Vroiam doar să intervin pentru a i aminti domnului Vadim Tudor că discuția de aici este despre referendumul din Irlanda și lucrurile cu totul și cu totul neadevărate pe care le a spus nu au nicio legătură cu subiectul.